Y suena también la frustración, como se está oyendo en las intervenciones de este Pleno, por no haber alcanzado los Objetivos del Milenio. Y la verdad es que lo que nos jugamos es mucho. Es tan frágil nuestro entorno natural que si un día el pez grande decidiera que no se va a continuar comiendo al pequeño, tendríamos que pagarlo todo del bolsillo generacional con nuestra salud y nuestro bienestar como moneda de cambio. La Unión Europea es líder hoy en la lucha contra el cambio climático y lo ha sido durante un tiempo en medidas pioneras y de conservación. Pero, tal y como demuestran los objetivos no cumplidos, parece como si hubiera faltado voluntad, no solo de implementación y coordinación —que también se han mencionado aquí— sino también de expansión, para ir más allá de nuestras delimitadísimas zonas especiales de conservación. Desde luego, la biodiversidad no es una pieza de museo que se pueda encerrar en un área gueto, como parece a veces que se hace, echándole un ojo de vez en cuando. La biodiversidad vive y no tiene fronteras, cruza toda la tierra con un efecto dominó en el que, si una ficha cae, caen todas las demás. Y yo quiero llamar la atención sobre la necesidad de una voluntad global y más comunitaria, especialmente en lo referido al suelo, porque la subsidiariedad como único método para la gestión del suelo o de los bosques puede ser uno de los nuevos temibles enemigos de la biodiversidad. Por eso llamo la atención sobre el apartado 67, y el posible resultado de la votación, y les pido que rechacen la segunda parte, porque estoy convencido de que una política común en materia de suelos ayudaría a la conservación de la totalidad del territorio europeo, tan variado, tan diverso —para bien y para mal—, tan falto de voluntad política por parte de los Estados y tan necesitado de, cada vez más, Unión Europea, con toda la extensión de la palabra y lo que ello significa más Unión también para el suelo.